Or, son audition a eu lieu le 4 septembre. Nous avons donc jusqu'au 4 novembre pour nommer la présidente de la Banque centrale européenne et nous avons deux sessions au mois d'octobre. Cela pourrait nous permettre d'avoir un débat serein et sain avec Mme Lagarde, comme on peut l'attendre d'une politique monétaire et d'une nouvelle présidente de la Banque centrale européenne. Je me souviens de son audition où elle a indiqué que la Banque centrale européenne avait écouté pendant bien trop longtemps le marché et qu'il était temps d'écouter les peuples européens. Eh bien, nous sommes ici, chers amis, les représentants des peuples européens, et il est temps que la Banque centrale européenne nous écoute, parce qu'elle a bien trop longtemps écouté le marché. Je ne peux pas imaginer, chers amis, chers collègues, que vous refusiez un débat en présence de Mme Lagarde sur sa nomination à une instance dont on sait qu'elle est primordiale pour l'avenir de notre planète et aussi pour l'avenir des peuples.